Señor Presidente, el programa del Gobierno maltés para traer inversiones a cambio de ciudadanía es inaceptable. En primer lugar, y desde el punto de vista de la seguridad europea, puede abrir la puerta al desarrollo de actividades criminales como el blanqueo de capitales. En segundo lugar, en el ámbito comunitario supondría el acceso a la ciudadanía europea con los derechos y con todo lo que ello implica, quebrantando las reglas existentes y la confianza entre los Estados miembros. Además, supondría reconocer que el derecho de ciudadanía es una mercancía susceptible de compra y de venta, y no un bien que sostiene la vitalidad de la Unión.